Hamas droht weiter mit der totalen Vernichtung der Juden. Von der UNRWA bestätigt, wurden Raketen teilweise in Schulen gelagert. Deswegen meine Frage, doch eher an die Hohe Vertreterin Wie wird darauf geachtet, wenn jetzt wieder Gelder rausgehen, dass diese Gelder auch wirklich für friedliche Zwecke eingesetzt werden? Auch das müssen wir immer wieder neu bedenken. Wer ist der Aggressor gewesen, und wer sind die Opfer?